Signora Presidente, onorevoli colleghi, la disoccupazione giovanile resta la grande sfida nell'Unione europea, in particolare in alcuni paesi tra cui sicuramente la Spagna, la Grecia e l'Italia. Vanno attivati meccanismi in grado di assicurare una maggiore trasparenza su come sono spesi i fondi per i giovani disoccupati e gli Stati membri vanno obbligati a fornire i dati di monitoraggio in loro possesso. Troppo poco sappiamo dei risultati e degli effetti conseguiti con l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e quel poco che sappiamo non è rassicurante. Dai dati disponibili emergono risultati non entusiasmanti circa la qualità dell'offerta di lavoro. L'Iniziativa andrebbe maggiormente focalizzata sulla disoccupazione giovanile a lungo termine, aiutando concretamente a individuare i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, i cosiddetti NEET, e quindi a predisporre strategie mirate ed adeguate per risolvere questo vero e proprio dramma sociale. La questione giovanile va affrontata in modo olistico, integrando gli strumenti locali, regionali e nazionali, per fare una cosa semplice ma fondamentale formare i giovani e insegnare loro a lavorare bene.